lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri og lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð áttatíu og átta um bifreiðagjald með síðari breytingum frá meiri hluta háttvirtrar efnahags og skattanefndar nefndin hefur fjallað um málið og leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson lúðvík bergvinsson árni páll árnason og rósa guðbjartsdóttir